Herr Präsident, Herr Kommissar Cañete! Es ist natürlich klar, dass der Vorredner gerade zum Ergebnis in Rom und in Italien sehr viele Dinge zu bereden hat, aber die Dinge, die wir heute zu besprechen haben, sind genauso wichtig, nämlich die zwei vorliegenden Berichte, die den Umsetzungsstand im Bereich erneuerbare Energie und Energieeffizienz aufzeigen sollen. Dieser Umsetzungstand ist ziemlich unterschiedlich.

Die Mitgliedstaaten konnten ihren Maßnahmenmix im Bereich der Energieeffizienz früher frei wählen, das ist jetzt in dem Ausmaß nicht mehr möglich.

Wir sollten uns keine unrealistischen Ziele setzen. Dass die Mitgliedstaaten nach wie vor nicht aufgefordert werden, mit gleichen Mitteln und gleichen Datenerhebungsverfahren zu rechnen, ist ebenso eine Schwachstelle.